Hvala za besedo, podpredsednica. Svane kolegice, kolegi, predstavniki državnega sveta, državni sekretar! Namen državnega sveta, ki je predlagatelj tega zakona, je, da se napravi korak bliže gospodarstvenikom, v smeri, da se zmanjšajo birokratske ovire, ki otežujejo hitro odzivnost podjetji v današnjem poslovnem tempu. V poslanski skupini Desus razumemo predlagateljevo težnjo. Generalno gledano je v naši državi verjetno res preveč nepotrebnih administrativnih zahtev, ki niso spodbudne niti za naše podjetnike niti za tuje vlagatelje, ampak določeni standardi vendarle morajo biti spoštovani tudi v podjetništvu, v luči varovanja delavskih pravic. Cilj predloga zakona, ki je danes pred nami, je skrajšanje roka za pridobitev potrebnega potrdila, s katerim se napoteni delavec v tujino izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Gre za tako imenovani A ena obrazec, za izdajo katerega je potrebno dokazovati obstoj določenih civilnopravnih razmerij. Gre za pogodbo o opravljanju storitev med naročnikom in izvajalcem del, recimo, naročilnico, in za pogodbo med tem izvajalcem delo in delavcem, ki bo to delo opravil. Po predlogu zakona bi ta postopek stekel samodejno, to pomeni brez preverjanja vsebine omenjenih pogodb. V naši poslanski skupini smo ocenili, da bi s tem seveda zmanjšali pravno, ekonomsko in socialno varnost zaposlenih. Praktično, če grem v skrajni primer, bi torej delavec lahko delo opravljal na črno, saj samo izjava o obstoju in legitimnosti razmerij med delavcem in delodajalcem kot tudi naročnikom del pot kazensko odgovornostjo po naši oceni ne zdrži resnega, zadostnega argumenta za zaupanje, da je temu res tako. Ne trdim, da prehaja do množičnih zlorab, ampak po podatkih, ki smo jih slišali v razpravi na Odboru za delo, družino in socialne zadeve, je bilo v letošnjih prvih devetih mesecih ugotovljeno kar veliko nepravilnosti ravno pri preverjanju teh dveh dokumentov. To preliminarno sito je tako pomemben kazalnik, da se morajo pogodbe pred izdajo obrazca vsebinsko preverjati. Slednje so potrdile tudi pravne službe državnega zbora. V zvezi z vprašanjem časa trajanja postopka izdaje potrdila, za katerega je določen rok izdaje najkasneje v petih dneh, pa je bistveni podatek to, da so tovrstna potrdila izdana prej kot v roku, in dejstvo, da je Slovenija po učinkovitosti oziroma hitrosti izdaje znotraj EU v samem vrhu. Za hitro odzivnost, recimo, hitrih servisnih storitev pa je na voljo že obstoječa možnost izdaje takega obrazca za veljavnost enega leta. In še za konec. Napovedana je celovitejša prenova predmetnega zakona. K sodelovanju so bili socialni partnerji že pozvani oziroma povabljeni in v tem socialnem dialogu pričakujemo konkretne rešitve na način, da se zahteve podjetniškega sveta uravnotežijo s spoštovanjem delavskih pravic. V poslanski skupini Desus se strinjamo s predlogom matičnega delovnega telesa, ki je zaključil, da je predlog o Zakonu o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.